Je comprends la méthode qui consiste à reporter le vote final au moment où les deux parties se seront mises d'accord. Autant il me paraît légitime de demander des comptes au nouveau superviseur sur les principes généraux qui guident son action, autant il me paraît dangereux de revendiquer un droit de regard excessif du Parlement européen dans la gestion quotidienne des affaires.

Lamberts que les superviseurs nationaux n'ont pas pour habitude de devoir se justifier, au quotidien, devant leur parlement, et je n'imagine pas un seul instant que la Banque centrale européenne vienne s'expliquer sur des cas concrets, en cours, touchant des banques d'importance systémique. Oui, donc, à des contacts réguliers entre les deux institutions, mais non à un mélange des rôles, qui serait néfaste et qui n'introduirait que davantage de confusion. Respectons la séparation des pouvoirs. Une deuxième remarque je voudrais insister sur le fait que l'union bancaire comporte plusieurs piliers et qu'il convient de ne pas se contenter du volet supervision, aussi important soit il. Le Fonds de résolution bancaire européenne et la garantie des dépôts sont des piliers tout aussi essentiels.

Je sais que les discussions risquent d'être difficiles avec certains États membres, nous y sommes habitués. Il n'en demeure pas moins que nous sommes partis pour construire une véritable union bancaire et que nous ne pouvons pas nous arrêter à la moitié ou au tiers du chemin. Tout le monde, ici et ailleurs, doit en être conscient.